Domnule președinte, termenul sustenabilitate este folosit atât de des, în atâtea contexte, încât mă întreb dacă nu cumva a devenit un clișeu utilizat doar pentru a da greutate unor inițiative. Eradicarea sărăciei, reducerea inegalităților, munca decentă, educația de calitate, creșterea economică și respectul pentru mediu acestea sunt repere ale dezvoltării sustenabile, dar, în loc să contribuie la realizarea lor, multe voci se folosesc de conceptul de sustenabilitate pur și simplu pentru a justifica interese individuale sau de afaceri, iar oamenii încep să își piardă încrederea în acest concept. Doresc, totuși, să îl felicit pe raportor, care a făcut o muncă extraordinară pentru a defini provocările la adresa mediului și gravitatea problemei. Suntem, totuși, foarte departe de atingerea ambițioaselor obiective de dezvoltare durabilă asumate de ONU. În loc să repetăm concepte, ar trebui să construim politici care chiar să aducă rezultate concrete pentru oameni.